Sie haben aber auch eine politische Dimension, wie die Finanzkrise gezeigt hat. Sie hat deutlich gemacht, welch negative Auswirkungen Intransparenz haben kann. Wir haben als Europäer ein Interesse daran, dass die IFRS tatsächlich globale Standards werden. Wir haben als erste Region diese Standards eingeführt und hoffen, dass sich schlussendlich selbst die USA daran beteiligen. Um aber sicherzustellen, dass wir transparente Informationen haben, müssen zwei von den drei Gruppen, die mit der Entwicklung und Anwendung dieser Standards betraut sind, Veränderungen vornehmen. Das hat der Bericht von Philippe Maystadt deutlich gemacht. Er hat die kritischen Fragen gestellt und er hat konkrete Vorschläge entwickelt, was zu ändern ist. EFRAG, die erste dieser drei Gruppen, die seit 2001 sehr viele positive Impulse geliefert hat, ist nicht immer transparent. Und sie ist auch nicht immer frei von Interessenkonflikten gewesen und hat sich nicht immer als unabhängig dargestellt. Das müssen wir ändern.

Das ist besonders wichtig, wenn es um Verluste geht. Wenn ein Unternehmen in die Verlustzone gerät, dann müssen wir genau hinschauen, dann muss das rechtzeitig kommuniziert werden.